herra forseti ég held að það verði að fara að koma á endurmenntunarnámskeiði í lestri og forsetinn eigi að vera með fyrstu mönnum í því það stendur hér algerlega skýrt að tillagan hlýtur að þurfa að verða um lengri fundartíma það er hvergi til í þingsköpunum að forseti geti ákveðið eða eða salurinn þó með atkvæðagreiðslu sé að einhver tiltekin dagskrá þingfundar skuli bara tæmd hvað sem tautar og raular það er ekki til þetta er óefnisleg ómálefnaleg tillaga hefur enga stoð í þingsköpum eins og forsetar eru að reyna að móta alveg nýja hefð það er algerlega ljóst að það sem forseti getur borið undir atkvæði er lengri fundartími lengri en hvað lengri en til átta síðdegis sem er hin almenna regla eða miðnættis á þriðjudagskvöldum þannig að forseti getur ekki haft þetta svona

að reyna að láta líta svo út eins og þingið geti samþykkt að klára dagskrá það er bara út í loftið það stangast á við veruleikann tæki af mönnum allan eðlilegan rétt